Van en el sentido contrario a lo que mi Grupo pretende. Y lo que pretende mi Grupo es llamar a las partes a la paz. Efectivamente, no se puede echar más gasolina a este conflicto y, por lo tanto, merece la pena una concertación para dar todo nuestro apoyo al Enviado Especial de las Naciones Unidas, para que, de una vez por todas, las partes dejen de convertir a Siria en una cuestión geoestratégica y realmente prevalezca la paz.